2004 ben, amikor az Unióhoz csatlakozott 10 új tagállam, ezt abban a reményben tették, hogy egyszer megvalósul a határok nélküli szabad, és egységes elveken működő Európa. Ezzel ellentétes és elfogadhatatlan, hogy egy EU s tagállamban állampolgárságuktól fosszanak meg személyeket csak azért, mert a közösség egy másik tagállamának állampolgárságát is felveszik, mint ahogy ez történik most Szlovákiában. Számos területen ma már az Unió egységes. Saját rendelkezéseket alkalmaz. A kettős állampolgárságot illetően mégis megengedi, hogy ez a téma kikezdje egységét és presztízsét. Ha egy tagállam felkínálja lakóhelytől függetlenül az állampolgárság felvételét, ezzel a lehetőséggel élni kell. Az Unió tagállamai egymással szemben ne alkalmazzák az állampolgárságtól való megfosztást. Intézményeinktől elvárjuk, tegyenek annak érdekében, hogy az EU n belüli többszörös állampolgárság ne hozhassa hátrányos helyzetbe a polgárokat.